um klukkan þrjú þrjátíu í dag fer fram umræða utan dagskrár um mögulega leyniþjónustustarfsemi á vegum stjórnvalda málshefjandi er háttvirtur þingmaður steingrímur j sigfússon hæstvirtur dómsmálaráðherra björn bjarnason verður til andsvara umræðan fer fram samkvæmt annarri